Señora Presidenta, desde que entré en este Parlamento no he dejado de denunciar la mutilación genital femenina. Ese crimen silencioso y aceptado que sufren millones de mujeres y niñas en el mundo 70 millones, repito, 70 millones. Una cifra insoportable para quien se para a estudiar las terribles consecuencias de estas prácticas, que se esconden bajo el disfraz de razones psicológicas, de salud, religiosas, todas ellas falsas. La verdad es que la ablación, practicada preferentemente a niñas de 14 años e incluso de un año, puede acarrear la muerte por colapso hemorrágico y, en el mejor de los casos, causar y traer fuertes secuelas psicológicas debido al trauma. Desde Europa debemos luchar con todas nuestras fuerzas por erradicar esta violación de los derechos humanos, que vulnera el derecho a la igualdad de oportunidades y pone en peligro la salud. Se trata, señorías, de maltrato, de crueldad, de tortura contra las niñas, y ese trato denigrante existe también en Europa. Para ello, debemos activar todos los mecanismos de prevención de que dispone nuestro sistema jurídico y animo a nuestros jueces a actuar para evitar la mutilación genital de niñas en Europa, castigando a quienes la realicen que la ley en Europa hable con una sola voz a la hora de combatir la mutilación en nuestro suelo. Finalmente, pido a la sociedad civil y a las ONG que se impliquen activamente en campañas de educación y prevención. Hace falta recorrer todavía mucho camino, pero somos muchos los que no vamos a parar porque se lo debemos a 70 millones de mujeres mutiladas.